Ich denke, dass wir mit der heutigen Debatte zu MiFID in den Kann Bereich der Finanzmarktregulierungen in dieser Legislaturperiode vorgedrungen sind, geht es doch darum, die Finanzmärkte zu regulieren und nicht nur einzelne Produkte zu betrachten, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ich will nur ein paar wenige Stichworte nennen. Wir haben uns ja im letzten Jahr die Arbeit miteinander nicht sehr einfach gemacht. Wir haben im Ausschuss eine Anhörung durchgeführt, wir hatten eine Befragung aller Stakeholder, aller interessierten Gruppen durchgeführt und auf dieser Grundlage mit verschiedenen Prozessen, Arbeitsdokumenten und ähnlichem mehr ein Ergebnis erarbeitet, das wir heute und morgen dem Plenum zur Abstimmung vorstellen. Ich will ein paar wenige Punkte herausgreifen. Thema Nummer eins Marktstruktur. Wir müssen auf der einen Seite natürlich schon feststellen, dass sich in den letzten Jahren im Bereich der Finanzmärkte einiges getan hat, dass es aber unser Interesse als Parlament ist, dass jeder Handel von Finanzpapieren, der stattfindet, innerhalb der MiFID Spielregeln stattfindet, weswegen wir auch unter vielen Bedingungen einer neuen Kategorie, den sogenannten Organised Trading Facilities zugestimmt haben, wo nur non equities gehandelt werden sollen, wo Eigenhandel verboten sein soll und wo in Bezug auf Ausführung, Transaktion und Interaktion der Kunden eine entsprechende Ausführung nach eigenem Ermessen stattfinden kann. Ich denke, dass wir damit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass der ganze Bereich von OTC Papieren, die gehandelt werden, innerhalb der MiFID Welt gehandelt wird. Ein weiteres großes Thema, das in der letzten MiFID noch nicht berücksichtigt war, ist der so genannte algorithmische Handel oder Hochfrequenzhandel. Auch hier ging es uns darum, klare Spielregeln zu erlassen, damit dieser Bereich, der sehr gefährlich sein kann und auch manipulativ eingesetzt werden kann, strikten Regimes unterliegt, mit Mindesthaltefristen, mit Handelsunterbrechungsmöglichkeiten, mit der Möglichkeit des Testens von Algorithmen, mit der Möglichkeit innerhalb der Aufsichtsstruktur, sich Algorithmen anzuschauen, mit der Einführung eines so genannten Tick size Regimes, einer Mindestpreisgröße, und durch entsprechende Gebührensysteme. Ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, ist der Bereich der Warenterminmärkte. Ich glaube schon, dass wir hier eine besondere Verantwortung haben, wenn es darum geht, den spekulativen Anteil bei Warenterminmärkten so einzuschränken, dass wir nicht über falsche Regelungen einen Beitrag dazu leisten, dass sich Menschen in der dritten und vierten Welt Lebensmittel nicht mehr kaufen können. Wir haben deswegen einen zweigeteilten Ansatz mit dem Ziel gewählt, Spekulationen einzudämmen, aber der Realwirtschaft dabei nicht zu schaden.

Wir wollen aber auch für die, die nachweisen können, dass sie ein Produkt wirklich benötigen, mit einem so genannten Position check System sicherstellen, dass sie nicht plötzlich auch spekulativ in diesen Markt eingreifen. Ein weiteres Thema, das uns sehr beschäftigt, ist der Bereich Anlegerschutz. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass wir einen sehr breiten Ansatz gewählt haben, wenn es darum geht, Verbraucherschutz und Anlegerschutz zu gewährleisten. Es geht hier darum, die Bedürfnisse bestimmter Kundengruppen zu identifizieren. Nicht jeder kleine Sparer muss Zugang zu allen hochkomplexen Papieren haben. Es geht darum, entsprechende Produkte für Zielgruppen zu definieren, Produktprüfungen durchzuführen, Telefonaufzeichnungen, entsprechende Beratungen, Offenlegungspflichten, aber das will ich auch kurz andeuten im Bereich der Provisionen nach dem Grundsatz der Subsidiarität zu verfahren. Die Mitgliedstaaten sollen gemäß ihren Strukturen die Möglichkeit haben, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg.